neytendamál sem hljóðar svo hafa verið settar eða kemur til álita að setja þjónustukvaðir á fyrirtæki eða þjónustuaðila með almannaskyldur eða ráðandi markaðshlutdeild þar sem kveðið yrði á um hámarksbiðtíma eftir svörun í þjónustusíma hvatinn að fyrirspurninni var persónulegs eðlis ég þurfti nauðsynlega að ná í þjónustusíma símans átta hundruð sjö þúsund og eftir að hafa beðið á línunni í einar fimmtán mínútur kom svar um að ég væri númer þrjátíu á biðlista að vera svarað þetta var skömmu fyrir hádegi þannig að ég hélt að það stæði eitthvað illa á og reyndi aftur eftir hádegi og endurtók sig þá sama sagan að eftir allnokkra bið kom símsvari sem sagði þú ert númer þrjátíu símtölum verður svarað í réttri röð eitthvað svoleiðis ég sá fyrir mér að dagurinn mundi ekki fara í annað en bíða eftir því að verða svarað í þennan þjónustusíma eftir að ég sendi þessa fyrirspurn inn hef ég fengið fjöldann allan af símtölum og viðbrögðum frá fólki sem hefur lent í því nákvæmlega sama þá fór ég að velta því fyrir mér að þetta er eins og ákveðin vara eða þjónusta sem maður er áskrifandi að og mikilvægt að eiga aðgang að ekki síst þegar um ráðandi markaðshlutdeild er að ræða og maður hefur ekki í önnur hús að venda með að fá þá þjónustu ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra neytendamála hvort að þetta séu eðlilegir viðskiptahættir samkvæmt lögum um óréttmæta viðskiptahætti gagnsæi markaðarins og samkvæmt lögum um neytendakaup sem lúta að því að þjónusta skuli uppfylla ákveðnar gerðar kröfur málið er líka enn alvarlegra það snertir líka öryggismál það eru fleiri fyrirtæki með ráðandi markaðshlutdeild sem eru með símsvörun og ekki hægt að komast að þeim nema í gegnum einhvern slíkan þjónustusíma ég get nefnt það í lokin að það tókst með klækjum að komast inn á aðalskrifstofu símans og koma þar